hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum málið er flutt af sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd þingsins og ástæða þess að ég mæli fyrir frumvarpinu er sú að formaðurinn er veikur og varaformaðurinn er ekki lengur hluti af stjórnarflokkunum heldur genginn yfir í annan flokk sem ég geri mér ekki grein fyrir hvort styður málið lengur en ég sem sagt tek að mér að flytja þessa ræðu og ástæða þess að ég tók það að mér er sú að þetta er atvinnumál sem hér um ræðir sem alltaf vekur áhuga minn og ég tel að það þurfi að koma þessari starfsemi inn í ákveðinn ramma sem þetta frumvarp gengur út á að gera en hæstvirtur forseti í frumvarpinu er lagt til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á lögunum um stjórn fiskveiða ráðherra fái heimild til að leyfa takmarkaðar veiðar í fræðsluskyni settar verði ítarlegar reglur um frístundaveiðar sem fara fram á vegum ferðaþjónustuaðila leyfilegum heildarafla í karfa verði skipt upp í veiðar úr gullkarfa og djúpkarfa og viðamesta breytingin lýtur að skipan frístundaveiða frístundaveiðar við ísland er nýr vaxandi þáttur í ferðaþjónustu hér við land en veiðar á frístundafiskibátum eins og þekkjast í dag hófust að marki á vestfjörðum árið tvö þúsund og sex fyrir liggja allnákvæmar upplýsingar um afla heildarveiði þessara báta var um tvö hundruð tonn árið tvö þúsund og sjö og var þorskafli þar af um hundrað áttatíu tonn árið tvö þúsund og átta var heildaraflinn um tvö hundruð fimmtíu tonn og var þorskafli þar af um tvö hundruð tuttugu tonn en fjöldi skráðra frístundabáta nú er fjörutíu og þrjú nokkrir aðilar sem selja skoðunarferðir á sjó bjóða einnig upp á sjóstangaveiði samhliða skoðunarferðunum annaðhvort sem hluta afþreyingar í skoðunarferðum eða sem sérstakar veiðiferðir á sjóstöng en líkt og með frístundafiskveiðarnar hefur slík ferðaþjónusta verið vaxandi undanfarin ár þann tuttugasta febrúar tvö þúsund og átta skipaði þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra einar krónu guðfinnsson starfshóp sem samkvæmt skipunarbréfi hafði það hlutverk að fara yfir starfsumhverfi frístundabáta og greina hvort og með hvaða hætti unnt væri að taka tillit til sérstöðu útgerðar frístundaveiðibáta með hliðsjón af gildandi ákvæðum fiskveiðistjórnarlaga um nýtingu og verndun nytjastofna sjávar starfshópurinn skilaði skýrslu sinni til ráðherra í janúar tvö þúsund og níu og má þess geta að formaður starfshópsins var háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir við samningu þessa frumvarps var að miklu leyti tekið mið af niðurstöðum og tillögum starfshópsins meginþættir tillagna nefndarinnar eru að veiðar frístundabáta verði leyfisbundnar og að þeir fái mjög takmarkaða heimild til þess að veiða fisk sem ekki reiknist til aflamarks þess báts sem hann veiðir í starfi nefndarinnar var uppi sú hugmynd að á hvert færi á báti sem leyfi hefði til veiða samkvæmt fyrsta tölulið fjórðu málsgrein sjöttu grein samanber aðra grein frumvarpsins mætti veiða fimm fiska daglega en bátum sem leyfi hefðu samkvæmt öðrum tölulið fjórðu málsgrein sömu greinar væri heimilt að landa tíu kílógrömm utan kvóta daglega en eins og áður er sagt ræðst það af mati ráðherra og er þetta aðeins nefnt hér til skýringar og þess má geta hæstvirtur forseti að þessi ákvæði sem ég fór yfir núna eru umdeild og þess vegna hefur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd hug á því að fá þetta mál aftur til nefndarinnar og fjalla frekar um það á fundi í fyrramálið leyfi til frístundaveiða samanber þriðju málsgrein eru tvenns konar það er í fyrsta lagi leyfi til veiða tiltekins fjölda fiska af kvótabundnum fisktegundum á hvert handfæri eða sjóstöng dag hvern og reiknast sá afli ekki til aflamarks viðkomandi báts ekki er heimilt að nota fleiri en fimm sjóstangir og eða færarúllur samtímis óheimilt er að selja eða fénýta á annan hátt afla sem fæst við veiðar sem heimilar eru samkvæmt þessum tölulið og í öðru lagi er það leyfi til veiða sem takmarkast af aflamarki eða krókaaflamarki viðkomandi báts ráðherra ákveður með reglugerð hversu miklu magni hverjum báti sem stundar veiðar samkvæmt þessum tölulið er heimilt að landa daglega af ákveðnum kvótabundnum tegundum sem ekki reiknast til aflamarks krókaaflamarks viðkomandi báts óheimilt er að selja eða fénýta á annan hátt afla sem fæst við veiðar sem heimilar eru samkvæmt þessum tölulið innan sama fiskveiðiárs er einungis heimilt að veita báti leyfi annaðhvort samkvæmt fyrsta tölulið fjórðu málsgreinar eða öðrum tölulið fjórðu málsgreinar ekki er heimilt innan sama fiskveiðiárs að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni á báti sem fengið hefur leyfi til frístundaveiða þó er fiskistofu heimilt að veita bátum tímabundin leyfi til frístundaveiða sem gildi fyrir tímabilið fyrsta maí til þrítugasta og fyrsta ágúst enda stundi þeir ekki veiðar í atvinnuskyni innan þess tímabils ráðherra setur í reglugerð frekari skilyrði og reglur um frístundaveiðar þar með talið um skil á skýrslum vegna veiða frístundaveiðibáta og á sjóstangaveiðimótum við fyrstu málsgrein bætist nýr töluliður svohljóðandi til að styðja við ferðaþjónustu í byggðarlögum þar sem gerðir eru út bátar til frístundaveiða og í öðru lagi svohljóðandi við bætist ný málsgrein svohljóðandi ráðherra skal áætla fyrir hvert fiskveiðiár það heildaraflamark sem ráðstafað er til frístundaveiða þarna var ég að fara með ákvæði sem eru í þriðju grein en í

en hæstvirtur forseti eins og ég nefndi þá mun nefndin fara yfir þetta mál frekar á fundi í fyrramálið þannig að ég mælist til þess að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur nefndar að lokinni þessari umræðu